Az Európai Uniónak, így Magyarországnak is be kell vonnia minden olyan tőkét a gazdaság fejlesztésébe, amely az állampolgárok javát szolgálja, modern technológiát honosít meg, munkahelyeket teremt és tisztességes adót fizet. Mindezek mellett az is elvárható a multinacionális vállalatoktól és a pénzügyi szférától, hogy válságos időkben nagyobb felelősséget vállaljanak a társadalomért. Magyarországon azonban az Orbán kormány vállalati szektorra kivetett átgondolatlan sarcai, különadói eltántorítják a vállalatokat a beruházástól, az új munkahelyek létesítésétől, a társadalmi felelősségvállalás fokozásáról. Nem büntetnünk kellene őket, hanem javunkra kellene fordítanunk a jelenlétükkel járó előnyöket. El kell érnünk, hogy az országunkban jelenlévő multinacionális vállalatok profitjuk jelentős részét Magyarországon fektessék be, legfőképp az oktatásba és a kutatás fejlesztésébe.